Spoštovana podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Poštene, poštena in zakonita izvedba volitev je temelj zagotavljanja načela demokratičnosti vsaki državi, ki je zgrajena na tem načelu. Izvedba volitev pa predstavlja precej velik organizacijski zalogaj, katerem sodeluje več tisoč ljudi. Največji delež med temi so prav osebe, ki imajo v volilnih odborih nalogo, da volilna opravila na voliščih potekajo gladko in zakonito. Ker delo v volilnem odboru od članov zahteva veliko časa na volilni dan pa tudi že pred tem, je nujno, da so za svoje delo tudi pošteno plačani. V preteklosti so bili člani volilnih odborov za svoje delo plačani v gotovini, zatem se je začelo plačilo s transakcijo na bančni račun, pojavilo pa se je vprašanje obdavčitve tega enkratnega zneska v višini okrog petdeset evrov. V Novi Sloveniji zagovarjamo načelo enakosti in omejitev administrativnih zahtev tudi na področju davkov. Obdavčitev petdesetih evrov, ki jih kot nadomestilo dobi oseba, ki v svoji ki s svojim delom na volišču skrbi za zagotavljanje načela demokratičnosti, se nam zdi popolnoma nepraktično in nepotrebno. Zavzemamo se za dokončno ureditev tega vprašanja s s poenostavitvijo in jasno določenim in izvzemom tega zneska iz dohodninske osnove. Ne želimo si situacije, ko bo z obdavčitvijo tega enkratnega nadomestila vse tiste, ki so pripravljeni za delo na volišču, odvračati od sodelovanja pri izvedbi volitev. Če bi se to zgodilo v večjem obsegu, bi lahko zelo otežilo izvedbo volitev. Za izvedbo volitev so marsikaterem kraju pomembni tudi zasebni prostori, ki jih lastniki odstopijo z namenom vzpostavitve volišča. Če želimo spodbuditi dolgoročno pripravljenost lastnikov teh objektov za sodelovanje pri izvedbi volitev, moramo tudi njih njih moramo tudi njim zagotoviti ugodne pogoje za odstop njihovih prostorov. Povišanje zneska, ki je oproščen od plačila dohodnine na štiriinosemdeset evrov, je gotovo ukrep, ki gre v pravo smer. Ker predlog zakona prinaša omejitev administrativnih bremen in izboljšuje pogoje za sodelovanje pri izvedbi volitev ter na ta način doprinaša k zagotavljanju načela demokratičnosti, ga bomo v Novi Sloveniji podprli.